Mediji so objavili novico o korupcijskih tveganjih na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, zaradi neobstoja kriterijev o postopku podelitev dovoljenja za privatno reproduciranje. KPK je pregledala delovanje tega urada in kar deset let trajajoče postopke pri izdajanju dovoljenj za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje. UIL že od leta dva tisoč devet prav nobeni od kolektivnih organizacij ni podelil upravljanje te pravice. Veljavna zakonodaja za reproduciranje avtorskih del, se pravi kopiranje in presnemavanje, določa obvezno kolektivno upravljanje prek kolektivnih organizacij, kot so SAZAS, IPEF, AJPA, ZAMP in SAZOR. V tem primeru avtorjem zaradi škode, ki s tem nastaja, priznava posebno pavšalno nadomestilo, ki ga morajo plačati proizvajalci oziroma uvozniki proizvodov, ki omogočajo množično kopiranje in presnemavanje avtorjih avtorskih del kot so CD, DVD in USB-ključi. Namesto da bi se nadomestilo pobirali in pravično razdelilo, se posamezni upravni postopki izdaje dovoljenj vlečejo več let, zaradi česar so oškodovani tisti, komur je zakon namenjen. Kot opozarja KPK, je za tako stanje kriva odsotnost kriterijev za presojo vloge za izdajanje dovoljenja, kar pa predstavlja znatno korupcijsko tveganje. Celo urad sam zaznava ovire in napoveduje številne upravne spore zoper lastne odločbe. Takih tožb je bilo v tem obdobju kar osem. Sodišče je že odločilo v petih primerih. In v vseh potrdilo odločitev UIL. Kljub temu pravice do nadomestila za privatno reproduciranje še vedno ne upravlja nihče. Torej, imetnikom pravic zaradi odsotnosti dovoljenja nastaja premoženjska škoda, ki je ocenjena na približno milijon evrov letno. Zato me zanima, glede na nova dejstva, kaj ste mislili s tem, ko ste leta dva tisoč šestnajst odgovarjali na moje poslansko vprašanje, da se bo zadeva uredila v najkrajšem času. In ali ste uvedli nadzor na Uradu za intelektualno lastnino? Ali UIL namerava sploh kdaj komu izdati dovoljenje? In kaj boste v zvezi s tem ukrenili? Kdaj bo MGRT določil kriterije za presojo vloge za izdajo dovoljenja za v kolektivno upravljanje pravice za nadomestilo za reproduciranje in na ta način preprečilo korupcijska tveganja? Kdo je odgovoren za nastalo škodo, ki je ocenjena na milijon evrov letno? In kdo bo plačal odškodnino za vsa leta nazaj, ko se zaradi nesprejemanja odločitev ni mogla uresničiti pravica oziroma se ni izplačevalo nadomestilo za reproduciranje? Hvala za odgovore.